Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'invasione a cui abbiamo assistito negli scorsi anni ha reso il dibattito infuocato e ci ha diviso immensamente. Il valore aggiunto di un accordo di compromesso, basato su una condivisione delle responsabilità, era e resta l'unica soluzione possibile. L'Italia come territorio di confine ha messo in gioco la propria stabilità interna per arginare i flussi. Abbiamo più volte richiesto l'intervento della comunità internazionale e dell'Unione per aiutarci a fronteggiare questa emergenza. Sono convinta che il vero fenomeno da contrastare è la criminalità organizzata, che lucra sul traffico e finanzia il terrorismo. Secondo dati forniti dalla Commissione europea il 79 delle vittime di traffico sono destinate a prostituzione e sfruttamento sessuale, ma se da un lato dobbiamo con forza condannare i trafficanti e proteggere le vittime, dall'altro se non ci fosse la domanda non ci sarebbe mercato. E allora, in questo caso, sono sempre stata una fan e ho sempre apprezzato il modello nordico e, soprattutto, la criminalizzazione del cliente più siamo rigidi e con noi stessi e meno interessi ci saranno in gioco.